Herr Präsident, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich habe nur zwei kurze Zusatzfragen. Erstens Wann haben Sie die nächste Gelegenheit, mit China über die Dinge zu reden?